Tisztelt Elnök úr! Az Unióban világosak a szabályok, és az intézmények közötti munkamegosztás. Önök a baloldalon ezt most fel akarják rúgni. A baloldali liberális kezdeményezésű határozattervezet két helyen is ellentmond a szerződéseknek. Az egyik, hogy formális jelenlétet kíván magának az EP a Tanács ülésén. Erről mind a Tanács, mind az EP jogi szolgálatainak a képviselők előtt titkolt állásfoglalása kimondja, hogy uniós jogba ütközik. A másik, hogy a hetedik cikk szerinti eljárást olyan területre is kiterjesztené, amely nem képezi a Sargentini jelentés tárgyát. Ez tehát semmilyen jogi eljárásban nem állna meg. Kérdezem, hogy ezek után Önök milyen alapon akarják kioktatni Magyarországot jogállamiságból? Biztos asszony, sajnálatosnak tartom, hogy ehhez a Bizottság asszisztál. Kérem, ne keverjék a jogot és a politikát. Mindig pártatlan forrásból tájékozódjanak. Ha mindenkire egyformán vonatkozó jogállamisági vizsgálatot kezdeményeznének, abban partnerek lennénk. A horvát elnökségtől pedig azt kérem, hogy minél előbb zárja le ezt az eljárást.